Monsieur le Président, j'ai soutenu avec conviction ce texte qui tire encore plus la sonnette d'alarme sur la question extrêmement préoccupante des pollinisateurs en Europe et, plus largement, dans le monde.

La disparition massive des insectes pollinisateurs, domestiques ou sauvages, est une menace pour la survie de nos sociétés, nos écosystèmes et pour la biodiversité en général. La production agricole est largement dépendante de la pollinisation, c'est un service gratuit que nous rendent les abeilles. Si celles ci venaient à disparaître, ce sont des pans entiers de notre économie qui s'effondreraient, notre agriculture en premier lieu. À titre d'exemple, la Chine, où des régions entières ont vu disparaître leurs insectes, est obligée de polliniser des champs entiers à la main. Aussi, il est urgent de dépasser ce texte, d'aller chercher au cœur de notre responsabilité collective et de soutenir toutes les solutions qui garantiront la survie des pollinisateurs.